Gerbiama Pirmininke, Komisare, Ministre, kolegos. Daugiau niekada šiuos žodžius norisi ištarti prisimenant prieš aštuoniasdešimt metų rugpjūčio dvidešimt trečią dieną komunistinės Rusijos ir nacistinės Vokietijos pasirašytą Molotovo Ribentropo paktą. Dviejų nusikalstamų ideologijų atstovai tuomet nusprendė, kokia bus suverenių valstybių ateitis ir atvėrė kelius masinėms žūtims, genocidui, deportacijoms.

Būtina aktyviai veikti ir demaskuoti pastangas dominuoti, paveržti kitų laisvą valią, suvaržyti laisves.

Sukurti taiką pavyko dėl glaudaus bendradarbiavimo ir galimybės kiekvienai valstybei narei lygiaverčiai dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Molotovo Ribentropo paktas nebus pakartotas, jei mes sprendimus ir toliau priiminėsime visi, o ne uždaruose kabinetuose, slaptuose pasitarimuose, bandydami pasiekti naudos tik konkrečiai grupei ar vienai valstybei. Paktas nebus pakartotas, jei nebūsime atlaidūs, kai vykdoma agresija, kurstomas separatizmas ir terorizmas ar skleidžiama dezinformacija, siekiant sukelti masinius neramumus.